Señora Presidenta, en este momento de protagonismo internacional para los Balcanes, habría sido muy oportuna una resolución del Parlamento Europeo centrada en los problemas de los habitantes de Kosovo, pero lamentablemente corremos el riesgo de convertir esta oportunidad en un error si la resolución que aprobemos pasado mañana desconoce que una posición común solamente es posible si media una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o hay un acuerdo entre las partes, es decir, si desconocemos que tiene que prevalecer la legalidad internacional, que no es una rama de la Estadística, sino que, en el caso del Derecho internacional, es muy precisa y no depende de mayorías, ni de porcentajes, ni de número de Estados miembros que reconocen un Estado o no, sino que establece unos criterios muy concretos. También cometeremos un error si aprobamos una resolución que obvia que la ausencia de una posición común no impide el compromiso de la Unión Europea con Kosovo en el marco de un proceso de diálogo para la estabilización y la asociación. La Unión Europea debe afianzar la estabilidad y la paz en Kosovo a través del apoyo a Estados multirreligiosos, pluripartidistas, multiétnicos, etcétera, y creo que a eso contribuyen los Estados que respetan la legalidad internacional.